Je regrette pourtant que, dans ce texte, il manque quelque chose. Il manque des mentions concernant ces lobbys du numérique, qui ont fait pression sur la Commission et qui ont provoqué son inertie. Le chargeur universel est une mesure écologique, sociale et c'est la plus simple aujourd'hui pour réduire nos déchets électroniques. Si nous n'arrivons pas à agir pour mettre en place le chargeur universel, comment arriverons-nous à agir pour la planète et l'urgence écologique?